Hij is ondertussen een paar jaar verder en het gaat niet goed met hem. Het gaat ook niet goed met die honderden mensen die met hem gearresteerd zijn, mensen die in massaprocessen voorgebracht worden, die niet eens kunnen horen hoe het proces verloopt, wiens zaak eigenlijk helemaal niet uitgezocht is omdat ze allemaal hetzelfde ten laste gelegd krijgen.

Dit is ook het Egypte waarvan een heleboel collega's hier zeggen het Egypte waar wij relaties mee moeten aanknopen omdat het onze vriend is, onze strategische partner in een onrustige regio, een partner die ons zou moeten helpen om de regio te stabiliseren. Daar vergissen wij ons pijnlijk in. Dit is een land wat de regio helpt destabiliseren en el Sissi is Mubarak

We hopen dat hij vrijkomt, maar wij kijken weg van wat el Sisi en zijn regering de lokale Egyptische bevolking aandoet. Ik wil nog drie namen noemen Rena Netjes, Sue Turton en Dominic Kane. Zij zijn Europese journalisten die in die hele Al Jazeera zaak veroordeeld werden, terwijl ze er niet waren.